Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, cette initiative part d'un bon sentiment. Le travail sur l'éducation et la formation doit être une priorité quand c'est à la fois la condition élémentaire de l'employabilité de nos jeunes mais également un investissement pour l'avenir, un gage de notre capacité à maintenir un développement dynamique et durable. Cela dit, je reste profondément dubitatif sur la cohérence globale de l'action européenne.

Où est la cohérence, où est la justice? Cette décision est inacceptable et nous nous y opposerons.